Ich wollte das natürlich gerne aufgreifen, dass Sie gesagt haben, Sie fürchten einen Graccident. Ich teile Ihre Sorgen dort. Aber stimmen Sie mir denn nicht zu, dass, wenn ein zufälliges Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro als ein Unfall eine große Gefahr ist, dann angesichts der Tatsache, dass es Griechenland heute nicht besser, sondern schlechter geht als vor fünf Jahren und, angesichts der Tatsache, dass eine Regierung da ist, die das Programm nicht fortsetzen möchte, es dann höchste Zeit ist, dass ein geordnetes Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro von den Europäischen Institutionen vorbereitet wird?